116. C'est donc un espoir et je voudrais que les membres de cette assemblée n'affaiblissent pas nos recommandations en ce sens.